Poštovana predsjedavajuća, prošlotjedni sastanak Vijeća doista nije bio business as usual. Nekoliko važnih tema nezasluženo je palo u sjenu Brexita, a to najbolje potvrđuje nedovoljno sadržajan zaključak o situaciji u Siriji i tek kratka referenca na višegodišnji proračunski okvir. Žao mi je što postignuto jedinstvo i suglasnost oko nadograđenog dogovora o Brexitu nisu nastavljeni i dogovorom o otvaranju pretpristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Obje teme utječu na kredibilitet Unije, na našu sposobnost da djelujemo kao globalni akter u sve turbulentnijim vanjskopolitičkim prilikama. Dok se suočavamo sa sve kompleksnijom geopolitičkom situacijom, moramo jačati utjecaj Europske unije u našem neposrednom susjedstvu. Neupitna je naša podrška da izbjegnemo izlazak Ujedinjenog Kraljevstva bez dogovora i zaštitimo prava naših građana. Međutim, to najviše ovisi o partnerima u Londonu. Nasuprot tome, politika proširenja odnosno podrška vladama dokazano predanim zahtjevnim reformama ovisi isključivo o nama. Nadam se da će ova nepotrebna greška Vijeća biti ispravljena prvom mogućom prilikom.